Aș dori să l felicit pe domnul Koch pentru raport și, de asemenea, să salut adoptarea recentă a Directivei privind urmărirea transfrontalieră a încălcării regulilor privind circulația rutieră. Cu siguranță, această directivă va contribui la creșterea siguranței rutiere la nivel european. Având în vedere legătura dintre numărul mare de accidente rutiere și calitatea infrastructurii de transport, solicităm statelor membre să asigure dezvoltarea infrastructurii de transport rutier și respectarea normelor privind semnalizarea rutieră și, în special, a celor privind semnalizarea lucrărilor de infrastructură rutieră. De asemenea, solicităm Comisiei adoptarea cât mai rapidă a specificațiilor privind sistemele inteligente de transport menționate de Directiva privind sistemele inteligente de transport și anume furnizarea la nivelul Uniunii a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic, implementarea unui sistem interoperabil la nivelul Uniunii Europene și furnizarea de servicii și informații cu privire la spațiile de parcare sigure pentru camioane. Nu în ultimul rând, subliniez importanța dezvoltării și îmbunătățirii programelor de educație rutieră dedicate în special copiilor și tinerilor.